J'entends certains de mes collègues, comme de nombreux États membres, déjà, soutenir sans réserve et a priori cette initiative palestinienne, jusqu'à ce jour sans cadre, sans texte et sans balises sur la table. En d'autres termes, une sorte de chèque en blanc à une opération Palestine, Palestine unie, soit dit en passant, qui ne correspond pas à la réalité sur le terrain, faite de frères ennemis réconciliés, mais en façade seulement pour faire court ici. Ce que je crains, en réalité, c'est qu'une action unilatérale ne paralyse durablement les négociations, en faisant disparaître tout espace de compromis et en gelant des lignes rouges non négociées mais sur lesquelles les dirigeants palestiniens ne voudront et ne pourront plus bouger d'un iota.

Or, je suis convaincue que tout va dépendre de ce texte, des éléments que les Européens convaincront les Palestiniens d'y inclure mais aussi de ne pas y inclure. C'est dire le levier que peut et doit avoir l'Union européenne, bien entendu si elle accorde ses violons. C'est dire aussi la difficulté et l'ambition de notre tâche. En l'état actuel des choses et sans rien sur la table, je ne puis qu'espérer que ce texte, très tardif, permette à l'Union européenne de jouer véritablement son rôle, parce que je crois à une solution à deux États, à une solution négociée, parce que je crois avant tout au dialogue je conclus, Monsieur le Président dialogue